Rozszerzenie unijnej integracji, a co za tym idzie, zwiększenie swobody przemieszczania, stworzyły potrzebę zadbania o prawa ofiar przestępstw oraz zapewnienia im należnego wsparcia na poziomie Unii Europejskiej. Dyrektywa, o której dziś dyskutujemy ustanowiła ważne przepisy, takie jak prawo do bycia wysłuchanym, prawo składania skarg i dostęp do usług wsparcia. Ma ona przede wszystkim przeciwdziałać niewłaściwemu traktowaniu i lekceważeniu ofiar. Zakres dyrektywy obejmuje również ofiary handlu ludźmi, który jest trzecią po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodową formą przestępczości. Jego ofiary są wykorzystywane do prostytucji, pracy przymusowej i żebractwa.